Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, aici s a spus despre faptul că uniunea vamală are un caracter prioritar. Da, doamna comisar a început pledoaria spunând că, sigur, competitivitatea pieței interne depinde de modul în care funcționează uniunea vamală, codul vamal. Eu sunt raportor pentru programul Vamă și vom avea trialog în 7 martie și nu mai vreau să se amâne dar, dacă nu vom avea și informatizare, și norme comune de verificare a mărfurilor, nu putem să vorbim de competitivitate, dar nu putem să vorbim de siguranța produselor, nu putem să vorbim de protecția consumatorilor, nu putem să vorbim de o competiție corectă în piață și nici de o diminuare a corupției, pentru că trebuie să știm că, în vămi, există această corupție pentru a se trece produse care sunt neconforme.

Avem de negociat cu Comisia un punct în raportul meu și nu voi ceda la acest lucru.